Zohrávajú aj úlohu hlavného zamestnávateľa, a to najmä z dôvodu, že všetky veľké spoločnosti majú svoje sídla v ázijských krajinách, a to najmä z dôvodu nákladov, čo osobne považujem za sociálne aj politicky nekorektné. A dúfam, pán komisár, že v budúcnosti v tomto pléne budeme diskutovať aj na túto tému.

Napriek tomu, že v súčasnosti čelia ťažkému obdobiu v snahe o záchranu, sú omnoho úspešnejšie ako väčšie firmy a situácii na trhu sa dokážu aj ľahšie prispôsobiť. K finančnej podpore sa však paradoxne dostávajú oveľa komplikovanejšie ako veľké spoločnosti. Práve s ohľadom na uvedené skutočnosti a celkový obrovský význam a prínos malého a stredného podnikania pre európske hospodárstvo sa musíme zamerať na hľadanie nových spôsobov využívania štrukturálnych fondov.